Dank u wel, Voorzitter. Wij zijn allemaal bezorgd over de toenemende mate waarin mensenrechten, rechtsstaat en democratische waarden nog altijd bedreigd worden.

We hebben een probleem met onze geloofwaardigheid en onze slagkracht, als we intern niet toepassen wat we extern propageren. Ik was zelf getuige hoe in Catalonië brutaal en buitensporig politiegeweld werd gebruikt tegen vreedzame kiezers. Politici en leiders van de burgerbeweging zitten gevangen, ver van huis, sommigen al zeven maanden, als politieke gevangenen. De EU is een vrijhaven voor wie vervolgd wordt aan de andere kant van de aarde en dat is goed. Maar voor Catalaanse en dus Europese burgers, wier democratische rechten repressief beknot worden, is de EU maar weinig solidair.

En het is een van de redenen waarom het vertrouwen in dit Europese verhaal ernstig onder druk staat.